Považuji za velmi nešťastné, že v této situaci a v tuto chvíli přijímáme na půdě Evropského parlamentu zprávu proti jednomu z členů Evropské unie. Jsem přesvědčen, že v době, kdy je jednota Evropské unie ohrožena, a tedy navazuji na své předřečníky, kdy klesá důvěryhodnost evropské integrace, například v České republice, ale i v jiných státech střední Evropy, v zemích Visegrádu, tak přijímání takovýchto usnesení důvěryhodnost evropské integrace a Evropské unie v očích našich voličů ve střední Evropě určitě nezvýší.

Podle mého názoru nic neřeší a hlavně chci reagovat a říci ještě jednu větu. Jsou zde země, které neplní povinnosti Schengenu a dostatečně nehlídají vnější hranici.